Voorzitter, de socialistische collega Balzani toont met haar verslag vooral het volgende feit aan de EU zorgt niet goed voor haar burgers, maar vooral goed voor zichzelf. De socialistische en christen democratische regentenkliek zorgt ervoor dat er steeds een meerderheid in het Parlement is om nog meer geld te verspillen.